Já jsem celoživotní odpůrce trestu smrti a jsem velmi rád, že EU má tuto filozofii a kritizuje využívání a zneužívání trestu smrti v jednotlivých státech celého světa.

On ho původně chtěl využívat pouze proti nejzávažnějším trestům, jako je terorismus, vraždy atd., ale již moji předřečníci jasně řekli, že v tuto chvíli je tento trest zneužíván, a to v zásadě za i politické činy, jako je tzv. rouhačství. Je třeba kritizovat vedle trestu smrti zákon proti rouhačství, který zde také byl několikrát zmiňován. Je to jasně zaměřeno, trest smrti, proti svobodě projevu, svobodě slova a my bychom měli Pákistánu jasně říci, že pokud chce být do budoucna partnerem EU a mít privilegované postavení, tak nemůže takto zneužívat trest smrti a nemůže takto ohýbat lidská práva ve své zemi.